Estamos hablando del cuarto plan de gestión que abordamos para unas pesquerías que son importantes en el entorno de la Unión Europea y que es el primero del Mediterráneo. Quería agradecer a los ponentes alternativos, a todo el personal técnico y al personal de la Secretaría de Pesca el trabajo que se ha realizado, y, por supuesto, a la Comisión Europea, cuyo personal también nos ha ayudado mucho a entender muchos parámetros en muchas cuestiones que son a veces demasiado técnicas y que se nos hacían incomprensibles.

Creo sinceramente que este acuerdo que traemos hoy aquí a debate y mañana a votación es el mejor acuerdo posible. ¿Es el que nos gustaría a todos y cada uno de nosotros particularmente? Seguramente no, pero, si eso fuera así, no sería un acuerdo. Y, como es un acuerdo de muchas partes y muchos intereses, yo creo que es un gran acuerdo. Las poblaciones de peces y crustáceos, las especies demersales, que son las que se regulan y se gestionan en la pesca de arrastre del Mediterráneo, han estado —unas más que otras, hay que decirlo— sobreexplotadas. Este plan multianual tiene como objetivo revertir esta tendencia y asegurar que, a largo plazo, estas especies se gestionen de forma más sostenible medioambiental, social y económicamente. Este plan afecta a tres países —mi país, España, Francia e Italia— y a una flota de más de diez mil buques.

Yo creo que no si unos dicen que estamos en un extremo, y otros en el otro, al final el punto medio es el acuerdo. Quisiera destacar algunos aspectos. Por primera vez, un plan multianual a escala del Mediterráneo. Es un hecho importante. Y yo creo que servirá para los siguientes acuerdos y va a sentar los precedentes para los mismos. Hemos aprobado cuestiones tan importantes —que a mí me gusta destacar— como la cogestión por primera vez en un plan de gestión. Los Estados miembros podrán promover esta gestión participativa a nivel local.